Panie Przewodniczący! W sierpniu bieżącego roku doszło w Polsce do upadku parabanku o nazwie Amber Gold.

Podobne fakty miały miejsce w przeszłości w Europie w Hiszpanii w 2006 r.,

W sytuacji, kiedy problem parabanków występuje w skali europejskiej, a ich udział w rynku finansowym się powiększa w skali światowej to jest połowa aktywów bankowych oczekujemy od rządów państw członkowskich zaostrzenia przepisów i nadzoru nad tymi firmami. Oczekujemy konstruktywnego działania w konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską na temat przepisów, które mogą uregulować system bankowy. Bez odpowiednich informacji, pełnych informacji, oraz gwarancji dla klientów firmy takie nie powinny być dopuszczone do obrotu na ryku finansowym w Europie. Mamy nadzieję, że dramat tysięcy obywateli oszukanych przez parabanki skłoni rządzących do przekazania Komisji odpowiednich wniosków, które pozwolą w przyszłości zapobiec podobnym skandalom finansowym.